Podpredsednik, hvala. Vsi prisotni. Ko sem vam malo poslušal to razpravo, vam moram povedati, da tale knjiga debela, je res debela. piše noter , v njej tisto, kar paše vladi. Jaz sem šel gledat, gospod Knežak, moje področje na sto petindvajseti strani, kjer so predvsem cigani in v tisti točki ni nikjer opisano, vse lepo in prav, kar pač se dogaja, kaj je dobro, da gre iz tukaj v Evropo, tisto, kar je pa kritično, pa noben ne omenja, niti ne opiše. Imamo dva ciganska, tabora v Krškem. En je legaliziran, Rimš, mislim, Rimš ni legaliziran, Kerinov Grm je legaliziran. In to noben nič ne piše. Potem, če grem naprej. kolegica je tulele rekla, da je treba spodbujati. Ja, se strinjam, da je treba spodbujati, da bojo imeli, da bojo pismeni bili. Ampak ljudje, a veste, koliko se jih vozi po Krškem, po celi Sloveniji ciganov z avtomobili? Kaj so oni šli v Samobor, v Krapino, v, ne vem kam, kupiti izpite? Tukaj se je za zamisliti. Slovenski državljani težko zdajle tele računalniške, teste naredijo, CPP. Ne glih tako vse lepo govoriti, kako je lepo in prav. Imamo problem z včerajšnjo razpravo tudi, o financiranju javnega šolstva. Tudi ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ker je dan, dan bil problem, sodbo ustavnega sodišča in ni jasna. Potem, če grem še naprej. Anonimne prijave v šolah. Glejte. Anonimne prijave v šolah naj bojo . Ampak naj se podpišejo. Ker dostikrat se zgodi, da se pošlje anonimna prijava, vsi priletijo tam v šole in na koncu se ugotovi, da ni nič od tega . Ne. In če še malo naprej pogledam . bil sem ene parkrat že opozorjen, da ne smem reči, da je žaljivo, če rečem "cigan". Ja, spoštovani kolegi, samo da najdem papir . A vi ste trinajstega junija jedli svinjsko vratovino po cigansko. V parlamentu. V naši kuhinji, tako piše. Pa prosim vas, ne me več učiti pa mi govoriti, da ne smem izrekati, da so to žalitve, če rečem cigan. In tudi kolega Zmago je povedal, vam je razložil, zakaj se govori. Imam v Krškem lep primer, ko sami govorijo, da so cigani. Vi pa meni tulele govorite, da . Glejte, tale meni je po cigansko napisan. Svinjska vratovina po cigansko. Potem prosim, da tudi v kuhinji in državnem zboru ne pišemo takih stvari . Ni to žaljivo. In s tem mislim končati. Hvala.